Seit Jahren verhandelt die EU über ein Handelsabkommen mit den Mercosur Staaten, und seit Jahren wird versucht, dieses ambitionierte Vorhaben abzuschließen.

Für die Europäische Union sind offene Märkte wichtig, und Abkommen, die eine geregelte, auf Gegenseitigkeit beruhende Öffnung ermöglichen, sind von immenser wirtschaftlicher Bedeutung. Aber dennoch stelle ich mir die Frage, ob eine Gegenseitigkeit bei diesen Verhandlungen überhaupt möglich ist. Studien, auch der Kommission, zeigen, dass einem Gewinn der europäischen Industrie und High end Sparte ein herber Verlust der europäischen Landwirtschaft gegenübersteht. Es werden Verlustzahlen bis zu 7 Milliarden Euro im europäischen Agrarsektor genannt. Das sollte die Kommission unbedingt im Auge behalten. Kollegen haben bereits auch darauf hingewiesen, dass der Agrarsektor nicht geschädigt werden darf. Deshalb wiederhole ich meine Forderung und jene des Europäischen Parlaments gerne erneut Es müssen verpflichtende Nachhaltigkeitskapitel in Handelsabkommen integriert werden, die an Schutzklauseln geknüpft sind. Für Importe aus Drittstaaten müssen gleichwertige Produktions Sozial und Umweltstandards in Handelsabkommen gelten.

Wie steht die Kommission zu einer verbindlichen Integrierung von Nachhaltigkeitskapiteln in Handelsabkommen, wie dies das Europaparlament in seinem Bericht vom